Irlands gegenwärtig 935 Millionen Euro. Und es gibt eine Deckelung von 3,5 Milliarden Euro Schadenssumme, das betrifft also insbesondere vier der fünf großen europäischen Mitgliedstaaten, die ansonsten hier in ganz andere Dimensionen vorrücken werden. Das ist einer der Gründe, weshalb die Kommission schon 2005 eine Adaptierung des Solidaritätsfonds vorgeschlagen hat in vornehmlich zwei Richtungen zum Einen

Also daher hier die Zielsetzung einer Vereinheitlichung, was auch den Ablauf beschleunigen sollte. Wie Sie auch an Ihrem Beispiel Irland sehen, dauert es eben acht, neun, zehn Monate, und im gegenständlichen Fall werden noch ein paar Wochen hinzukommen, also wahrscheinlich am Ende des Tages ein Jahr, bis tatsächlich die Auszahlung stattfindet.

Das zweite Thema war, die Kriterien, was unter Katastrophe subsummierbar ist, zu erweitern.

Diese verschiedenen Vorschläge wurden 2005 vom Rat zurückgewiesen.

Mein Dienst bereitet einen adaptierten Vorschlag vor, der auch die Erfahrungen der letzten fünf Jahre berücksichtigt. Ich hoffe, dass nunmehr auch einige Staaten, die gerade in den letzten Monaten in den Vorzug dieser europäischen Solidaritätsunterstützung gekommen sind, nunmehr bei einer allfälligen Adaptierung mitmachen werden und wir dann in Zukunft einen adaptierten, breiter angelegten, aber vor allen Dingen schneller reagierenden Solidaritätsfonds in Europa haben werden.